virðulegi forseti ég mæli fyrir áliti utanríkisnefndar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um útflutningsaðstoð númer hundrað sextíu tvö þúsund og tvö nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund martin eyjólfsson og sesselju sigurðardóttur frá utanríkisráðuneyti nefndin sendi málið til umsagnar hjá efnahags og viðskiptanefnd og barst umsögn nefndinni tólfta mars síðastliðinn þá bárust nefndinni frá utanríkisráðuneyti gögn og upplýsingar um starfsemi útflutningsráðs tilgangur frumvarpsins er annars vegar að tryggja áframhaldandi fjármögnun útflutningsráðs en heimild til innheimtu markaðsgjalds fellur niður

hins vegar eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi og skipan funda samráðsnefndar atvinnulífs og stjórnvalda um utanríkisviðskipti og útflutningsaðstoð í umsögn efnahags og viðskiptanefndar er lögð áhersla á að innheimta markaðsgjalds verði ekki framlengd lengur en til annan janúar tvö þúsund og tíu jafnframt er vakin athygli á því að kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytis um frumvarpið er ekki í samræmi við efni þess þar sem umsögnin gerir ráð fyrir að markaðsgjald verði innheimt til frambúðar sem var upphaflega hugmyndin samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur fengið í nefndinni var rætt um hvort rétt væri að fela utanríkisráðherra svo víðtækt vald að ákveða upp á sitt eindæmi hverjir sætu í samráðsnefnd samkvæmt fyrstu grein laganna nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi að í fyrstu grein verði kveðið á um að fulltrúar heildarsamtaka atvinnulífsins á íslandi skuli eiga sæti í samráðsnefndinni í öðru lagi leggur nefndin til að heimild ráðherra til að setja reglugerð um starfsemi nefndarinnar verði gerð skýrari og honum meðal annars heimilað að útfæra nánar hvaða samtök það eru sem eigi aðild að henni á hverjum tíma í þriðja lagi er svo lagt til að innheimta markaðsgjalds verði aðeins framlengd til ársins tvö þúsund og tíu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali ég vil geta þess að nefndin tók frumvarpið til umræðu á fundi sínum í kvöld og ákvað að flytja breytingartillögu við það sem verður flutt þá fyrir þriðju umræðu að innheimta markaðsgjalds verði framlengd til ársins tvö þúsund og þrettán væntanlega er þá breytingartillagan dregin til